Monsieur le Président, l'Union européenne, qui ne cesse de s'immiscer dans des problèmes pour lesquels elle n'a aucune légitimité, devrait faire preuve de moins d'angélisme. Répéter en boucle il faut se remettre à la table des négociations ne sert qu'à faire plaisir à celui qui le dit, mais certainement pas à faire avancer la paix en Colombie, d'autant que certains groupes armés mafieux ne veulent pas s'installer à cette table.

Face à des guérillas qui ne sont plus que criminelles, les pays de l'Union seraient mieux inspirés d'aider militairement le gouvernement colombien à éliminer un ennemi mortel et d'accentuer la lutte contre le trafic de cocaïne qui alimente la guerre civile en Colombie et constitue chez nous un grave problème de santé publique.

développer les programmes économiques dans des régions abandonnées par les guérilleros distribuer plus équitablement les richesses pour éviter de nourrir une des causes qui a permis le développement des mouvements insurrectionnels au lieu de favoriser le libre échange comme l'Union européenne le fait, ce qui a pour conséquence d'aggraver encore les différences de niveaux de vie entre ceux qui profitent du libre échange et ceux qui le subissent. Enfin, il faut que l'État colombien reprenne toute sa place dans les territoires laissés par les forces révolutionnaires.